Egy gyors egyetértésről szeretném biztosítani képviselő urat, hogy valóban nagyon fontosnak tartom az energiahatékonyság terén tett lépéseket már csak azért is, mert valóban az energiaszegénységnek ez az egyik legjobb leküzdési módja.

Az egyik az az, hogy itt az összeurópai szinten hozott intézkedések, jogszabályokat tán itt majd mindenki el is fogja fogadni aztán utána, a hátuk mögött, a képviselők háta mögött lévő kormányok meg fütyülnek az egészre. Ön lát e valami perspektívát, hogy hogyan lehet a kormányokat, a tagországokat rábírni, hogy legalább az energiamix dolgában egyeztessenek?